forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um almenningssamgöngur sem ég flyt ásamt háttvirtum þingmanni atla gíslasyni álfheiði ingadóttur og þuríði backman hér er um að ræða

markar þar af leiðandi viss tímamót vegna þess að til þessa hefur ekki verið til staðar heildarlöggjöf á sviði almenningssamgangna þar sem er skilgreind ábyrgð og markmið með

í fyrstu grein frumvarpsins segir með leyfi forseta markmið laga þessara er að stuðla að öflugum öruggum og hagkvæmum almenningssamgöngum í lofti á láði og legi með sjálfbæra þróun að leiðarljósi enn fremur að auka hlutdeild almenningssamgangna í samgöngum almennt bæta skipulagningu þeirra og tryggja fjármögnun við skipulag almenningssamgangna skal hafa hliðsjón af þjóðhagslegri hagkvæmni og markmiðum stjórnvalda og alþjóðaskuldbindingum í umhverfismálum meðal annars í því skyni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í þessari fyrstu grein er reynt að hnýta saman þessi mikilvægu meginmarkmið sem eiga að mati flutningsmanna að liggja að baki skipulagi og rekstri almenningssamgangna það er það sé tryggt að bæði á landi í lofti og á legi séu skipulagðar markvissar almenningssamgöngur þær eiga að vera öflugar öruggar og þær eiga að vera hagkvæmar og markmiðið eða leiðarljósið á að vera sjálfbær þróun enn fremur er það eitt af mikilvægustu markmiðunum samkvæmt þessu frumvarpi að auka hlutdeild almenningssamgangna í samgöngum almennt það er mikilvægt markmið í sjálfu sér mörg sveitarfélög hafa sett sér tölusett markmið varðandi almenningssamgöngur vegna þess að á undanförnum árum hefur orðið æ meiri umræða um það í sveitarfélögum mikilvægi almenningssamgangna og þess vegna hafa þau sett sér markmið í þessu sambandi að mati flutningsmanna þessa frumvarps á það að vera mikilvægt markmið hins opinbera

þann efnahagslega sparnað sem það getur haft í för með sér fyrir samfélagið allt að almenningssamgöngur séu efldar og hlutur þeirra verði aukinn það getur leitt til minni kostnaðar við margs konar innviði og stofnframkvæmdir í vegamálum gatnamálum það er auðvitað sérstaklega mikilvægt á þeim tímum sem við búum nú

orkugjafana að við getum dregið úr notkun innflutts jarðefnaeldsneytis sem knýr bílaflota landsmanna að mestu og það er auðvitað líka mikilvægt þegar við horfum á viðskiptajöfnuðinn við útlönd að við getum aukið hlut almenningssamgangna og þar með dregið úr þeirri miklu fjárfestingu sem liggur í hinum almenna bílaflota hér er líka talað um þjóðhagslega hagkvæmni sem markmið við skipulag almenningssamgangna en það hafa verið gerðar rannsóknir á því meðal annars eftir því sem ég best veit af hálfu hagfræðistofnunar háskóla íslands um þjóðhagslega hagkvæmni almenningssamgangna þar sem kemur fram að hún er gríðarlega mikil hér er líka vísað til markmiða stjórnvalda og alþjóðaskluldbilndilnga í í umhverfismálum meðal annars í því skyni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda þar höfum við tekist á herðar ákveðnar skuldbindingar sem við eigum að sjálfsögðu að reyna að uppfylla enda er tilgangurinn með því að gangast undir slíkar skuldbindingar að sjálfsögðu þær að þær séu uppfylltar og aukin hlutdeild almenningssamgangna er tvímælalaust það held ég að enginn ágreiningur sé um að með því móti getum við dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda hér er í frumvarpinu gerð grein fyrir því að það sé samgönguráðherra sem fari með yfirstjórn þessa málaflokks við gerum tillögu um það í þriðju greinar frumvarpsins að landinu öllu verði skipt í ákveðin þjónustusvæði almenningssamgangna og það eigi að gerast í samgönguáætlun þar eigi að koma fram hvernig landinu er skipt í þjónustusvæði

og markmið fyrir hvert svæði sú skilgreining þarf að sjálfsögðu að taka mið af þeim meginmarkmiðum sem lögð eru til í fyrstu grein og að sjálfsögðu þarf að taka mið af hagsmunum hvers svæði fyrir sig það að það séu opinberir aðilar ríki og sveitarfélög sem beri ábyrgð á að veitt sé almenningssamgönguþjónusta samkvæmt lögum þessum og í samræmi við ákvæði samgönguáætlana er ekki tekin afstaða til þess með hvaða hætti sú þjónusta er veitt en ábyrgðin á því að hún sé til staðar er á herðum opinberra aðila ríkinu að því er varðar almenningssamgöngur með flugvélum og ferjum sem nú þegar á sér stað í takmörkuðum mæli hér gætu auðvitað strandsiglingar fallið undir ef ákveðið verður að taka þær upp í einhverjum mæli á nýjan leik og vísar hér til laga um loftferðir og vegalaga síðan á ríkið einnig að bera ábyrgð á fyrirkomulagi almenningssamgangna með bifreiðum samkvæmt sérleyfum og ríkið hefur reyndar það með höndum í dag og veitir sérleyfi til aksturs og fólksflutninga og farmflutninga á tilteknum sérleyfisleiðum í öðru lagi er lagt til að sveitarfélög beri ábyrgð á fyrirkomulagi almenningssamgangna innan sveitarfélags með bifreiðum innan sveitarfélags þá erum við að tala um hina hefðbundnu strætisvagnaþjónustu og svo að á milli sveitarfélaga sé um að ræða einkaleyfi handa sveitarfélögunum á grundvelli laga um fólksflutninga og farmflutninga hér er síðan gerð tillaga um það að í sveitarfélögum með meira en tíu þúsund íbúa sé skylt að skipuleggja almenningssamgöngur nú held ég raunar að flest sveitarfélög sem ná tíu þúsund íbúa markinu sem eru greinar ekki mörg hér á landi skipuleggi nú þegar almenningssamgöngur þannig að sveitarfélögin eru að sinna þessu verkefni þó það sé ekki lögbundið en þá kemur það líka að þau hafa ekki sérstaka tekjustofna til þess aðra en þá að greiða þann kostnað með notendagjöldum og hins vegar af almennu útsvars eða skatttekjum sveitarfélaganna í fimmtu grein er síðan fjallað um fjárframlög og þar er meðal annars fjallað um að framlög ríkisins til almenningssamgangna á vegum sveitarfélaga skuli meðal annars taka til stofnkostnaðar stofnframkvæmda og innviða svo sem vegna forgangsakreina umferðarstýringar og búnaðarniðurgreiðslu opinberra gjalda eða beinna rekstrarstyrkja það er sem sagt veitt heimild samkvæmt frumvarpinu til þess að ríkið veiti framlög til almenningssamgangna á vegum sveitarfélaga í gegnum samgönguáætlun það eru einhverjar fjárhæðir til almenningssamgangna og samgönguáætlunar nú þegar þær eru ekki háar en með markvissri stefnumótun á sviði almenningssamgangna og með skilgreiningu á þjónustuþörf einstakra þjónustusvæða þá mundu framlög ríkisins til þessa málaflokks vera ákveðin í samhengi við önnur framlög í samgönguáætluninni ég lít svo á virðulegur forseti að hér sé að mörgu leyti um tímamótafrumvarp að ræða það er kunnara en frá þurfi að segja að samgöngur af ýmsum toga eru hverju samfélagi mikilvægar og það er mikilvægt að það sé boðið upp á fjölbreyttan samgöngumáta og samgöngumátarnir búi við virt jafnræði sín í milli um leið þarf að tryggja að það sé unnt að draga úr neikvæðum áhrifum samgangna með markmiðum sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi og búa þannig um hnúta að við áætlanagerð í samgöngumálum sé umhverfisrask og mengun af völdum samgangna lágmörkuð við í vinstri hreyfingunni grænu framboði höfum um langt skeið lagt ríka áherslu á almenningssamgöngum bæði á landsvísu á vettvangi alþingis og eins á sveitarstjórnarvettvangi þar sem við höfum tekið þátt undanfarið þing hafa þing vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lagt til að ríkið komi til móts við rekstur almenningssamgangna með frekari lækkun niðurfellingu á virðisaukaskatti og olíugjaldi og þetta frumvarp er í raun framhald af málatilbúnaði flokksins í málefnum almenningssamgangna í markmiðsgrein frumvarpsins sem ég hef þegar lesið er sem sagt farið yfir mikilvæga þætti eins og umhverfismálin þjóðhagslega hagkvæmni og mikilvægi þess að ríkið móti sér stefnu í málefnum almenningssamgangna það má og er vísað meðal annars í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem látið er að því liggja að það eigi að efla

við höfum gengist undir alþjóðlegar skuldbindingar meðal annars þar sem tekið er fram að ríkið eigi að efla almenningssamgöngur til að ná markmiðum alþjóðasáttmála á sviði umhverfismála það er kunnara en frá þurfi að segja einnig að almenningssamgöngur í þéttbýli hafa mikið og raunar alfarið verið á hendi sveitarfélaganna en þau hafa ekki fengið tekjustofna til að sinna þessum mikilvæga málaflokki sveitarfélögin sjálf hafa í vaxandi mæli fjallað um mikilvægi þess að efla almenningssamgöngur það kom meðal annars fram þegar samgöngunefnd alþingis heimsótti sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu í haust þá var það einn fyrsti punkturinn sem við samgöngunefndarmenn fengum gagnvart samgönguyfirvöldum það var að efla almenningssamgöngur þannig að ég held að það sé orðið brýnna en nokkru sinni fyrr að þessum málaflokki verði gefinn meiri gaumur og um hann sett heildarlöggjöf og tryggt að við setjum aukið fjármagn til málaflokksins og það sé þá gert eins og ég sagði áðan á grundvelli þjóðhagslegrar hagkvæmni þjóðhagslegrar arðsemi þjóðhagslegra arðsemisútreikninga og ég er sannfærður um að við getum

á öðrum sviðum með því að efla almenningssamgöngum með þessu frumvarpi fylgir í fylgiskjali kafli úr skýrslu nefndar sem samgönguráðherra skipaði á fyrri hluta árs tvö þúsund og sjö til að fjalla um almenningssamgöngur og sú skýrsla eða sú nefnd sem þá var skipuð skilaði skýrslu til samgönguráðherra í júlí síðastliðinn og þar er að finna margvíslegar tillögur sem allar lúta að því að efla almenningssamgöngur hvers konar og þar er meðal annars gerð grein fyrir aðstæðum á hinum norðurlöndunum að því er varðar almenningssamgöngurnar og skýrt með hvaða hætti hið opinbera kemur að rekstri almenningssamgangna en víðast hvar í löndunum í kringum okkur bæði á norðurlöndum en víðar einnig annars staðar í evrópu er litið svo á að almenningssamgöngurnar séu einn af hornsteinunum í heildarstefnumótun hins opinbera á sviði samgöngumála þannig að til að mynda markaðir tekjustofnar til samgöngumála fara einnig til

þetta held ég að sé mjög mikilvægt fyrir okkur að leiða hugann að og fara að gera í auknum mæli við höfum líka séð það að til að mynda í reykjavík hefur verið farin sú leið að reyna að treysta almenningssamgöngur með því að gera sérstakar forgangsakreinar víða um heim bæði austan hafs og vestan eru slíkar akreinar taldar sjálfsagður hlutur við höfum ekki gert mikið af því hér en ef á að takast að efla almenningssamgöngur og fá fleiri til að nýta sér þær þá þurfa þær að vera öruggar þær þurfa að vera áreiðanlegar og fólk verður að vera visst um að það komist leiðar sinnar á skjótan hátt og forgangsakreinar eru liður í því að liðka fyrir umferð almenningssamgangna í umferðarkerfi sem er vaxandi að öðru leyti og við höfum orðið vör við meiri umferðartafir á höfuðborgarsvæðinu svo dæmi sé tekið heldur en við höfum áður sé reyndar er höfuðborgarsvæðið ekki eitt um þetta ég veit að eyjafjarðarsvæðið svo dæmi sé tekið er líka svæði þar sem umferðarþungi hefur vaxið mikið og mengun af völdum umferðar hefur vaxið verulega og bæði í reykjavík á höfuðborgarsvæðinu og á akureyri hafa yfirvöld með reglubundnu millibili þurft að gefa út sérstakar viðvaranir um loftmengun af völdum umferðar ég tel sem sagt virðulegi forseti að hér sé mikilvægt mál á ferðinni sem ætti að geta orðið nokkuð góð samstaða um að veita brautargengi ég vænti þess að þetta mál fái góða umfjöllun á vettvangi samgöngunefndar alþingis og vonast að sjálfsögðu til þess að fá jákvæðar umsagnir þegar málið fer í umsagnarferli á vegum nefndarinnar ég sé ekki ástæðu til að hafa þessa framsögu mikið lengri greinargerðin með frumvarpinu fer ágætlega yfir meginmarkmiðin með þessu frumvarpi og rökstyður það hvers vegna mikilvægt er að efla almenningssamgöngur það er enn fremur hér að finna athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins frumvarpið er ekki mikið að vöxtum það er aðeins sjö greinar en hugsunin er að það myndi eins konar ramma utan um starfsemi almenningssamgangna um þessa mikilvægu þjónustu og hér er að sjálfsögðu vísað til annarra laga í þessu frumvarpi meðal annars vegalaga laganna um loftferðir og laga um fólks og farmflutninga á landi ég legg til virðulegi forseti að þessu frumvarpi verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar til meðferðar